Pro mne je důležité, aby kohezní politika byla realizována tak, že přes evropské peníze podporujeme méně rozvinuté regiony, a tedy kritériem pro přidělování peněz má být HDP jednotlivých regionů. Bohužel prošly pozměňovací návrhy, které toto kritérium rozmělňují, tzn. i bohaté regiony, bohatší regiony budou moci na kohezní peníze dosáhnout a v tom případě pro mě tak trochu kohezní politika ztrácí smysl. Proto jsem se u této zprávy zdržel a doufám, že nakonec kritéria obsažená v této zprávě nebudou v praxi prosazována, protože tato zpráva nemá normativní obsah.